În legătură cu Parteneriatul estic, inițiativă a Uniunii Europene care se adresează unor țări desprinse din fosta Uniune Sovietică, găsesc și eu că este nefirească nemulțumirea Rusiei față de semnarea unor acorduri economice între Uniunea Europeană și țări ca Ucraina, Moldova sau Georgia. Reamintesc embargoul Moscovei impus importurilor de vinuri din Republica Moldova, dar și alte presiuni politice, șantajul energetic, comercial și militar exercitat în ultimele luni asupra Republicii Moldova. Este regretabil că Rusia, membră a Consiliului Europei și a OSCE, consideră încă un act de ostilitate la adresa sa aspirația europeană a unor state ex sovietice.

Felicit președinția lituaniană pentru impulsionarea procesului de asociere și solicit Comisiei și Consiliului să susțină în continuare reformele și consolidarea progreselor democratice în țările Parteneriatului estic.